Ako dôvod vidím v tom, že mnohé podniky a mnohé prípady daňových únikov pri cezhraničnom obchode ukazujú, že systém dane z pridanej hodnoty je v Európe veľmi zle organizovaný. Nie je to len problém samotnej sadzby, je to problém pravidiel, ktoré sa uplatňujú na vnútornom trhu a v medzištátnom obchode, ktorý umožňuje tieto podvody v mnohých prípadoch dosť legitímne realizovať. Takže chcel by som podporiť svojim vystúpením a